Rok 2011 był pierwszym rokiem funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, dlatego brak rażących błędów w realizacji budżetu tej instytucji z pewnością zasługuje na odnotowanie. Niepokoić może jedynie fakt udokumentowania niewłaściwych płatności wobec części pracowników, a także skomplikowana sytuacja prawna pracowników zatrudnianych okresowo.

Udział pracowników pochodzących z nowych państw członkowskich jest dramatycznie niski w stosunku do krajów starej piętnastki. Nie mogę się zgodzić z tak bezwzględną dyskryminacją przedstawicieli Polski oraz innych państw, które dołączyły do Wspólnoty w ciągu minionej dekady, a dysponujących doskonałym, szerokim zapleczem organizacyjnym i naukowym.